Nem kerülhető meg az alapkérdés, hogy jó e a globális szabadkereskedelem, a WTO által vezényelt jelenlegi rendszer az embereknek, avagy esetleg el kellene gondolkodni egy új rendező elvnek, amelyet nem neveznék feltétlenül protekcionizmusnak, inkább gazdasági önrendelkezésnek. Javasolnám, hogy három területen vizsgáljuk meg pontosan, hogy mit is jelent ez a két különböző rendező elv. Mit jelent a jelenlegi formájában és mértékében a globális világkereskedelem az európai munkahelyteremtés és megtartás szempontjából, különösen, hogyha az európai országok kiskereskedőire, kisvállalkozóira, családi vállalkozóira, kisgazdáira gondolunk, akik elvesznek és elveszítik a lehetőségeiket a jelenlegi globális, liberalizált világkereskedelem miatt? Ha a szolidaritásra gondolunk jó e a szegény, fejlődő országok szempontjából az, hogy a saját mezőgazdaság, saját ipar fejlesztése helyett meg kell nyitniuk a piacaikat? Jó e a környezetvédelem szempontjából, hogy ilyen távolságokra kell szállítani? Én azt javasolnám, hogy kezdő lépésként legalább a mezőgazdaság és az élelmiszer vonatkozásában gondolkodjunk el alaposan azon, hogy bevezessük az élelmiszer önrendelkezés elvét, ami azt jelenti, hogy a közösségeknek, az országoknak joguk van eldönteni azt, hogy mit kívánnak termelni, hogyan kívánják azt megtermelni, hogyan kívánják értékesíteni. A fogyasztóknak pedig joguk van a jó minőségű, egészséges, tápláló élelmiszerre, amiről tudjuk, hogy nem az ezer kilométerekről szállított élelmiszer, hanem a helyben megtermelt, helyben feldolgozott és helyben értékesített élelmiszer